Die nach wie vor gegenwärtige Wirtschafts und Strukturkrise hat gezeigt, wie die internationale Gemeinschaft innerhalb kurzer Zeit hohe Summen bereitstellen kann, um die akute Situation zu entschärfen, auch wenn die Art und Weise manchmal diskussionswürdig ist. Die Krise zeigt weiterhin, dass unterschiedlichste Staaten kooperieren können, wenn es größere, übergeordnete Ziele gibt. Wie die Strukturkrise ist auch der dramatische Klimawandel weitgehend von uns selbst verursacht.

Wir wollen die Vielfalt der Biosphäre für nachfolgende Generationen erhalten. Wenn es uns gelingt, auf europäischer Ebene einen Rahmen zu schaffen, der Wissenschaft, Innovationen und moderne, umweltschonende Technologien, die green technologies und erneuerbare Energien fördert, so können wir Europäer zwei Ziele erreichen. Wir leisten alle erstens einen positiven Beitrag zur Reduktion der klimaschädlichen CO 2 Emissionen und können uns somit eine größere Unabhängigkeit von fossilen Energien verschaffen. Wenn wir zweitens Wissenschaft und umweltschonende Technologien verstärkt fördern, bleibt Europa langfristig auch der Innovationsstandort. Nur so schaffen wir auch langfristig neue Arbeitsplätze in Europa.